Hvala lepa , za besedo. Spoštovani minister Simon Zajc . Po Uredbi o zavarovanih prostoživečih vrstah iz leta dva tisoč štiri se šakal uvršča med zavarovane domorodne vrste. S to uredbo so za zavarovane prostoživeče živalske vrste predpisana pravila ravnanja, poseben, varstveni režim ter ukrepi varstva in pa smernice za ohranitev. Od leta dva tisoč štirinajst pa je šakal uvrščen tudi na seznam lovnih vrst. Obravnavata ga torej dva vzporedna predpisa, njuno navzkrižje pa trenutno onemogoča ustrezno trajnostno upravljanje s populacijo. Trenutno stanje populacije šakalov v Sloveniji naj bilo okrog štiristo živali, število pa se v zadnjih letih, zelo hitro povečuje. Na razširjenost, in populacijsko gostoto bi po oceni Lovske zveze lahko vplivali z ustreznim upravljanjem, ki ga pa za to morajo, nasloviti oziroma določiti pristojne inštitucije. Šakala najdemo praktično povsod, po celotnem področju Republike Slovenije, tako na Krasu, Primorskem. Na Gorenjskem so opažanega ob pojavljanju šakala tako na nižinskem območju kot tudi v gričevnatem svetu in o vse večjih problemih, ki jih povzroča, vse bolj pogoste. V zadnjem času so pogosti obiskovalci pri delu ob višje ležečih kmetijah in manjših naseljih ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp, pod vznožjem Krvavca , Šentjurške gore, Komende. Vpliva na številčnost srnjadi in na njeno starostno sestavo, saj so skupine srnjadi manjše, zmanjšuje pa se tudi delež mlade srnjadi. pa je, zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da se pojavlja v bližini vasi oziroma kar v vaseh in ogroža živali na paši. Izjeme niso ne drobnica, kot tudi manjše, mlade govedi. Ker je tudi prenašalec parazitov in številnih vrst bolezni, ki jih prej nismo poznali, bi se morali njegovega naraščajočega števila lotiti resno, v vseh pomenih besede, ne le v obliki opazovalnega monitoringa. V zvezi z navedenim, me, spoštovani minister, zanima, kakšni so načrti na Ministrstvu za okolje in prostor v zvezi z velikim porastom omenjenih živali v zadnjih letih. Ali je načrtovan izbris šakala iz seznama zavarovanih vrst? Kaj bi sledilo v tem primeru? In pa, kateri splošni pogoji morajo biti izpolnjeni, zato da lahko govorimo o izrednem odstrelu. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite.